þrítugasta og áttunda hundrað þrítugasta og níunda og hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu samningur við kólumbíu líkt og aðrir fríverslunarsamningar er mikilvægur til að bæta aðgang fyrirtækja í efta ríkjunum þar á meðal íslenskra fyrirtækja að markaðnum í kólumbíu efta ríkin hafa gert tuttugu og fimm fríverslunarsamninga við ríki eða ríkjahópa að samningnum við kólumbíu meðtöldum í tengslum við þessa samninga hafa verið gerðir sérstakir tvíhliða samningar á milli einstakra efta ríkja og viðkomandi ríkis eða ríkjahóps um verslun með óunnar landbúnaðarvörur á undanförnum fjórum árum hafa árleg verðmæti útflutnings til kólumbíu verið á bilinu fimmtíu til áttatíu milljónir króna nær eingöngu sjávarafurðir hafa verið fluttar út innflutningur frá kólumbíu hefur minnkað mikið

grænmeti ávextir og kaffi eru mikilvægustu innflutningsvörurnar fríverslunarsamningurinn við kólumbíu kveður á um lækkun á niðurfellingu tolla við iðnaðarvörur og sjávarafurðir þannig munu tolla á helstu sjávarafurðum og iðnaðarvörum frá íslandi falla niður við gildistöku samningsins eða eftir atvikum að loknu fimm til tíu ára aðlögunartímabili tollar við innflutning á sjávarafurðum til kólumbíu eru nú á bilinu fimm til tuttugu prósent með niðurfellingu þessaratolla skapar samningurinn forsendur fyrir aukin viðskipti með sjávarafurðir fríverslunarsamningurinn er af svokallaðri annarri kynslóð fríverslunarsamninga og inniheldur auk ákvæða um vöruviðskipti ákvæði um þjónustuviðskipti fjárfestingar hugverkaréttindi samkeppnismál opinber innkaup stofnanaákvæði og ákvæði um lausn ágreiningsmála þá er gert ráð fyrir í samningnum að samningsaðilar hittist reglulega á samráðsfundum til að fara yfir framkvæmd samningsins og önnur mál sem honum tengjast virðulegi forseti landbúnaðarsamningurinn milli íslands og lýðveldisins kólumbíu er viðbótarsamningur og gerður með vísan til fríverslunarsamningsins verslun með óunnar landbúnaðarvörur fellur undir landbúnaðarsamninginn og kveður hann á um að tollar á tilteknar landbúnaðarvörur verði lækkaðir eða felldir niður kólumbía mun meðal annars fella niður tolla á vatn og lifandi hross frá gildistöku samningsins en tollar á íslenskt lambakjöt falla að fullu niður að loknum tíu ára aðlögunartíma ísland mun fella niður tolla á ýmsar tegundir lifandi plantna svo sem ákveðnar tegundir afskorinna blóma jólatré ýmsar matjurtir og ávaxtasafa um er að ræða svipaðar tollaívilnanir og í samningum íslands við evrópusambandið fríverslunarsamningurinn hefur tekið gildi á mikilli kólumbíu sviss og liechtenstein búist er við að tillaga um fullgildingu samningsins af hálfu noregs verði lögð fyrir norska þingið á vormánuðum virðulegi forseti íbúar í kólumbíu hafa búið við óöld um áratugaskeið undanfarinn áratug hafa stjórnvöld hins vegar náð betri tökum á ástandinu hafa mikilvæg skref nýverið verið tekin í átt að friðarsamkomulagi milli stríðandi fylkinga í landinu undanfarin ár hafa verið kólumbíu hagfelld í efnahagslegu tilliti og hagkerfið hefur vaxið meðal annars með auknum fjárfestingum efnahagsspár gera ráð fyrir áframhaldandi hagvexti á komandi árum sendinefnd frá kólumbíu sótti ísland nýlega heim og átti fund í utanríkisráðuneytinu atvinnuvegaráðuneyti og í velferðarráðuneyti og með fulltrúum atvinnurekenda og launþega og við fulltrúa í utanríkismálanefnd alþingis á þessum fundum kom fram greinilegur vilji af hálfu kólumbíumanna til frekara samstarfs við íslendinga í heimsókninni var meðal annars undirritað samkomulag um reglubundið samráð milli ríkjanna þá mun íslandi gefast tækifæri til skoðanaskipta í kólumbíu um ýmis málefni meðal annars mannréttinda og vinnumál í landinu en í þessari heimsókn var einmitt töluvert rætt um ástand þeirra mála engum blöðum er um það að fletta að mjög jákvæð þróun